Und ich glaube, wir müssen das Abkommen weiterentwickeln, weil einige Dinge ungeklärt sind. Zwar gibt es ein Nachhaltigkeitskapitel, wo die Implementierung und die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gefordert werden, wo eine nachhaltige Forstwirtschaft gefordert wird und wo auch die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation gefordert wird. Aber auf der anderen Seite sehen wir doch, dass es unter Bolsonaro 60 mehr illegale Rodung von Amazonaswald gibt als vorher, dass 150 Pestizide wieder zugelassen worden sind, die in Europa nicht erlaubt sind, dass die Landsicherung der indigenen Bevölkerung nicht mehr gesetzlich geregelt ist, und vor allen Dingen, dass zwei Gesetze erlassen worden sind, die eindeutig den ILO Normen 98 und 87 widersprechen, also eine Verletzung genau dessen darstellen, was in dem Abkommen angedacht worden ist. Deswegen kann es meiner Ansicht nach nur darum gehen, jetzt drei Dinge wirklich nach vorne zu bringen.

Es muss sichergestellt sein, dass nicht Produkte aus illegal abgeholzten Gebieten in die Europäische Union kommen können. Es reicht nicht, dass das nur aufgeschrieben ist ohne eine hinreichende Überprüfungsmöglichkeit. Zum Zweiten müssen wir die guten Ansätze in dem Nachhaltigkeitskapitel auch umsetzbar machen, konkrete Schritte, wie eigentlich die Frage der nachhaltigen Forstwirtschaft umgesetzt werden muss und wie die Einhaltung der Arbeitnehmerrechte gesichert wird.

Und, Frau Ministerin, Korea zeigt doch genau, dass die bisherigen Mechanismen nicht greifen. Das ist ein zahnloser Tiger, und wir brauchen wirklich einen Tiger, der zubeißen kann.